Frau Präsidentin! Mit Horizont 2020 soll ein neues Förderprogramm für Forschung und Innovation auf die Beine gestellt werden. Positiv ist, dass die Forschungsquote von 2 auf 3 angehoben werden soll, und dass innovative KMU einen besseren Zugang zu Fördermitteln erhalten.

Das Leben an sich und insbesondere das menschliche Leben sollte nicht Gegenstand von Patenten sein. Der menschliche Körper oder Teile davon dürfen nicht zu Forschungs und Handelszwecken monopolisiert werden. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Biopatente, die der Genindustrie in die Hände spielen und kleinbäuerliche Strukturen zerstören. Und zudem sollten Tierversuche in EU Forschungsprogrammen auf ein unumgängliches Mindestmaß reduziert und im Idealfall ganz durch alternative Methoden ersetzt werden.